Signora Presidente, onorevoli colleghi, la commissione per gli affari costituzionali, che ho l'onore di presiedere, ha deciso di dar voce alle organizzazioni dei cittadini europei che vivono nel Regno Unito, ivi compresi gli irlandesi. Abbiamo deciso di ascoltare anche le rappresentanze dei cittadini britannici che vivono in Europa. Questo Parlamento ha il dovere di dare voce agli europei. Ci sono 600 mila miei compatrioti che vivono nel Regno Unito, dobbiamo dare voce agli irlandesi del Nord, agli irlandesi della Repubblica d'Irlanda, dobbiamo dare voce ai britannici che vivono in Europa. Questo è il luogo della democrazia, questo è il luogo dove i cittadini devono sentirsi difesi. Lo dobbiamo fare anche per ridurre la distanza che c'è tra queste istituzioni e le popolazioni europee. Abbiamo chiesto anche l'autorizzazione ad andare come commissione AFCO al confine tra Irlanda del Nord e Repubblica d'Irlanda, per andare a dare un segnale di attenzione, per far capire perché lì è il nodo del problema cosa bisogna fare per rinforzare la pace. È fondamentale il backstop perché i segnali che stanno arrivando anche ai servizi segreti britannici sono molto preoccupanti, ed è anche fondamentale tutelare laggiù, visto che ci sarà una frontiera flessibile, le nostre imprese e la nostra agricoltura ricordiamo la vicenda della mucca pazza. Con una frontiera flessibile e senza una difesa del mercato interno l'Europa economica corre molti rischi e questo Parlamento ha il dovere di difendere cittadini e imprese.